La inmensa mayoría nunca ha trabajado.

Pero estas estadísticas dramáticas no muestran la cara real del problema. La cara real incluye que estos jóvenes se sienten excluidos de la sociedad, se sienten minusvalorados en su dignidad y no perciben un horizonte vital. Por tanto, estamos no solamente ante un drama, sino ante una emergencia. Y ante esa emergencia generacional, la reacción, todavía, es una reacción no demasiado rápida. Hubiéramos querido una reacción más rápida porque las emergencias necesitan respuestas urgentes, una reacción más ambiciosa por la dimensión del problema y una dimensión europea para explicar a los jóvenes que Europa tiene soluciones para ellos.